Het is vooral voor jongeren een reële bedreiging. Als sommigen een romantisch beeld hebben van gokken, dan moet ik hen teleurstellen. In wezen is het een miljardenbusiness die te vaak gelieerd is met criminele activiteiten. In Nederland is er dan ook wetgeving van toepassing waarbij gokken wordt tegengegaan in laagdrempelige voorzieningen waarin veel jongeren komen. Gokken op internet vaak grensoverschrijdend maakt het gokken echter opnieuw gemakkelijker toegankelijk. In dit specifieke geval moeten wij dan ook niet uitgaan van een vrije markt, doch lidstaten niet alleen toestaan, maar juist aanmoedigen om beperkende maatregelen te nemen. In mijn ogen gaat de mondelinge vraag die tot ons debat geleid heeft nog iets te veel uit van marktwerking. Met name ben ik er niet van overtuigd dat het een mogelijkheid is via internet te spreken van verantwoord gokgedrag. Wat mij betreft wordt gokken via internet zoveel mogelijk aan banden gelegd. Het Hof van Justitie heeft erkend dat lidstaten moeten kunnen ingrijpen en ik roep de Commissie dan ook op om geen pogingen te doen om via voorstellen voor Europese regelgeving het beschermingsniveau te verlagen, lidstaten juist aan te moedigen om een goed beschermingsniveau te regelen en lidstaten ook niet meer, zoals mevrouw Gebhardt zei, voor het Hof te dagen, maar juist een dialoog aan te gaan over de best mogelijke bescherming.